Aucun État membre ne peut se détourner de ces objectifs.

Nous, nous disons qu'il est temps aussi que le budget de l'Union européenne continue à aider le travail remarquable qu'accomplissent sur le terrain ceux qui font fonctionner les banques alimentaires en vue de permettre aux personnes en situation d'extrême pauvreté d'avoir accès à un peu de dignité. Nous n'accepterons pas, non plus, d'organiser la solidarité des pauvres avec les pauvres. Si ce programme doit être financé et il devra sans doute l'être, au titre de l'aide sociale, du Fonds social européen il faudra alors compenser. Monsieur le Président en exercice du Conseil, nous vous le disons, c'est aussi sur la base de votre capacité à résoudre en urgence, dès lundi, cette affaire que nous jugerons le bilan de votre présidence.